La vision d'un de nos prédécesseurs et je cite toujours Paul Henri Spaak, qui disait tous les pays européens sont petits mais il y a deux catégories ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas encore.

Notre pays, nos terres ont trop longtemps été le champ de bataille de toute l'Europe, coincés comme nous l'étions entre l'Allemagne d'une part, et la France d'autre part.

Des dirigeants politiques je ne parle pas de vous, vous êtes une des rares exceptions qui s'affichent vers l'extérieur comme pro européens, mais qui en réalité ne font rien pour faire avancer le projet.